Señora presidenta, hoy la vida de más de 600 personas corre peligro niños y niñas —más de 120 menores no acompañados—, mujeres y hombres que llaman a las puertas de Europa huyendo de la guerra y del hambre. Y, ante esta realidad, la actitud del Gobierno italiano, negándose al rescate, muestra la cara más oscura de Europa la que mira a otro lado, la que hace del populismo y de la xenofobia un peligro para Europa. Al señor Salvini habrá que recordarle que, por mucha victoria que cante, hay algo que no podrá recuperar y es la decencia y la dignidad. Pero hay un espacio para la esperanza, y el Gobierno de España se ofrece a acoger a estas personas, cumpliendo compromisos internacionales y respondiendo ante una crisis humanitaria. Y con ello se gana la autoridad moral de exigir en el Consejo más política europea al respecto. Hay quien se siente patriota por envolverse en una bandera. Hoy somos muchos más los que sentimos orgullo de país, orgullo de una España solidaria que atiende a quien más lo necesita.